Pane předsedající, já jsem velmi ráda, že kolega Buda inicioval tuto ústní otázku, protože on zde nehovoří jenom za rumunské rodiče, rumunské děti. Já myslím, že tady jde o princip, a ten musíme hájit, ať se jedná o Rakousko, Českou republiku nebo kteroukoliv jinou zemi Evropské unie, protože pokud bychom se tvářili, že se nic neděje, že kterákoliv země může přijmout zákon, který je v rozporu s legislativou Evropské unie, ba přímo s principy a zásadami, tak to by byla opravdu cesta k rozpadu Evropské unie a to tady nikdo nechce. Já moc děkuji za odpověď paní komisařce, je zřejmé, že Komise si je vědoma tohoto problému, víme také, že Rakousko, rakouští poslanci prosazovali indexaci právě při změně legislativy ohledně koordinace sociálních systémů, zdá se, že tato změna nebude přijata, a tudíž Rakousko bude muset respektovat tu společnou zásadu a společnou legislativu. Rakousko je země bohatá, s poměrně štědrým sociálním systémem, ale já bych chtěla reagovat na to, že každý pracovník nejenom, že má děti, které potřebují určitou péči, ale mohou za ním jezdit do Rakouska, čili jim se zvyšují náklady. Mohou s rodiči bydlet v Rakousku, a to vůbec není v tom návrhu zohledněno. Navíc jde o to, že odvádí naprosto stejné daně, naprosto stejné odvody, takže pokud by mělo dojít k indexaci těch výdajů na děti, pak by muselo zřejmě dojít i k indexaci odvodů, to znamená daní a k tomu Rakousko nepřikročilo. Myslím si, že Rakousko bude muset respektovat, tak jako by každá jiná země musela respektovat, pravidla Evropské unie. A děkuji tedy paní komisařce za to, že prosazuje tento přístup.